Dlouhodobě je situace Kurdů v Turecku komplikovaná, ale to, co se tam děje, to skutečně vyžaduje naši akutní akci, náš apel na tureckou vládu, že takovýmto způsobem nemůže postupovat jako člen Rady Evropy, jako člen NATO. Ano, PKK je organizace, kterou i Evropská unie považuje za teroristickou, ale to neznamená, že Turecko může uplatňovat kolektivní vinu vůči všem kurdským politikům. To je prostě přístup, který by mohl vést ve svém důsledku k další genocidě. Turecká vláda je sama proti sobě. Měla by se snažit najít nějaké východisko pro pokojné vztahy s Kurdy. A neměla by porušovat své vlastní zákony tak, jak to uvádí naše usnesení. Uvádíme tam konkrétní jména starostů, kteří byli odvoláni, nahrazeni starosty, kteří jsou z vládní strany. Nejde tady ale jen Kurdy a o stranu HDP. Turecká vláda tlačí také na opoziční republikány, a proto zde říkáme jasně, že s tímto faktem se nesmíříme, a Erdogan musí počítat s tím, že v demokratické společnosti může zvítězit opozice, to je prostě normální. Opozice má svá práva a měla by mít právo vykonávat mandát. A dovolte mi ještě jednu poznámku. Nejenom Evropský soud pro lidská práva, ale je zde také nová budova turecké ambasády při Radě Evropy i její konzulát, který plánují určitě využívat, ale jestli nebudou ctít lidská práva, závazky vůči Radě Evropy, pak tato nádherná budova je budována zbytečně. Měli by si to uvážit.